Dar dincolo de festivismul acestei situații trebuie să ne uităm foarte atent și vă cer astăzi să reanalizăm politica privind drepturile copilului. Douăzeci și cinci de milioane de copii la limita sărăciei, doamnă comisară Jourová, este o cifră care ne îngrijorează. Și când vorbim despre drepturile copilului, o să vă reamintesc că sunt patru direcții fundamentale. Lipsa accesului la educație, lipsa accesului la sănătate, violența de orice tip și exploatarea de orice tip ar trebui să fie probleme fundamentale. Eu cred că trebuie, și vă cer astăzi să reorientăm politicile privind drepturile copilului, iar în ceea ce privește sănătatea, eu sunt medic, sunt medic de urgență în Iași, România, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, vă cer astăzi, onorată Comisie, elaborarea unui standard european de calitate în sănătate și să facem în așa fel încât sănătatea copiilor din Europa să fie asigurată gratuit.